Wir brauchen ein anderes Europa, ein gerechteres Europa. Aber ich höre von Ihnen immer wieder mehr Sozialharmonisierung. Wenn ich mir die Wortmeldungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament anhöre, heißt Sozialharmonisierung für die EVP immer eher eine Spirale nach unten, statt dass wir uns an den Besten in Europa orientieren. Meine Frage an Sie ganz konkret Wenn Sie von Sozialharmonisierung sprechen, haben Sie da jene Länder im Auge wie Österreich, mit einem funktionierenden, guten, hochwertigen Sozialsicherungssystem, oder eher jene Länder, die Sozialharmonisierung nach unten nivellieren wollen?